Il y a de nombreuses années, à la tête du groupe de contact de haut niveau avec les Chypriotes turcs, j'ai pu toucher du doigt combien la souffrance des Chypriotes grecs et turcs était grande du fait de la partition de l'île.

Le plus grand souci que nous avions à l'époque, c'était de constater que les Chypriotes turcs devenaient une minorité par rapport aux colons turcs et notre crainte était que la jeunesse, que cette nouvelle génération qui n'a connu que la partition de l'île s'habitue à cela et ne ressente pas de sentiment